Madame la Présidente, une Europe qui protège l'intérêt général, une Europe qui protège les citoyens de l'Union dans leur totalité est parfaitement possible.

À un moment où la démocratie est en danger, par l'opacité, par la technicité d'un grand nombre de nouveaux produits, cette Europe, cette démocratie, a besoin des lanceurs d'alerte. Elle a besoin de citoyennes et de citoyens qui se lèvent et qui dénoncent des faits que certains voudraient cacher. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui, voilà ce que le Parlement européen vient de faire grâce à la Commission.

Merci également à Virginie Rozière et à tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier. Mais au delà de l'importance de ce texte, je veux retenir une chose lorsque le Parlement est uni, lorsque le Parlement veut effectivement défendre l'intérêt général, alors rien ne l'arrête ni les conservatismes, ni les lobbies et nous pouvons faire avancer la démocratie et le droit.